L'agriculteur n'a pas besoin de documents supplémentaires puisqu'il va mentionner le respect de ces mesures en même temps qu'il déposera sa demande de soutien financier et il n'aura pas non plus besoin d'un contrôle autre que celui qui se fait normalement sur l'exploitation afin d'obtenir le droit au soutien financier.